We kunnen het belang moeilijk onderschatten, want zonder onafhankelijke rechters en journalisten is er geen rechtvaardigheid mogelijk. Toch staan journalisten steeds meer onder druk en worden rechters steeds meer beïnvloed. Onze reactie als Europees Parlement moet duidelijk zijn, want de artikel 7 procedures zitten muurvast en het begrotingsvoorstel om EU fondsen afhankelijk te maken van het respect voor de rechtsstaat wordt elke week afgezwakt. Wij roepen daarom op tot een structurele en objectieve evaluatie van de rechtsstaat met voelbare gevolgen voor overtreders. Zolang we deze knoop niet ontwarren, zullen alle discussies over respect voor de rechtsstaat hol klinken.